Ces 860 millions de personnes ont par conséquent un accès très difficile à l'éducation, à la santé, au marché du travail et à tous les secteurs de la vie qui nécessitent de l'électricité.